Parce qu'il faudrait être idiot pour continuer d'en payer quand tant de pays vous tendent les bras avec des schémas d'évasion fiscale clé en main. La concurrence des paradis fiscaux et les failles des règles fiscales mondiales ont entraîné une course vers le bas mortifère, que l'Union européenne a échoué à enrayer, et a même encouragée. Les États membres ont cependant une opportunité historique de peser sur les négociations en cours à l'OCDE pour réformer ces règles fiscales qui permettent aux multinationales de ne pas payer leur juste part d'impôts. Avec cette résolution, le Parlement les appelle à être ambitieux et à défendre des vraies mesures de justice fiscale, un taux minimum d'imposition sur les entreprises et une répartition équitable des droits à taxer dans les pays.